Madame la Présidente, comme les Nations unies avec le pacte de Marrakech, la Commission de Bruxelles croit que la submersion migratoire est une fatalité qu'il faut accepter, voire une chance qu'il faut saisir. Elle veut la faciliter par trois mesures insensées premièrement, l'adoption d'un règlement Dublin IV qui répartirait les nouveaux migrants entre les États européens, selon un système de quotas obligatoires

troisièmement, l'abandon des contrôles aux frontières intérieures que plusieurs États européens ont rétablis depuis plus de deux ans en réaction contre l'absurde accord de Schengen. Aucune de ces trois mesures n'aboutira.

Les peuples européens sont mortels, ils le savent et ne veulent pas mourir. La Commission de Bruxelles est mortelle aussi, mais elle semble l'ignorer.